hæstvirtur forseti það er áhugavert í þessari umræðu um atkvæðagreiðslu um kvöldfund að hér hefur enginn gert tilraun til að útskýra af hverju kvöldfundur er nauðsynlegur í sambandi við þetta icesave mál það hefur enginn komið hingað upp og gert tilraun til að útskýra af hverju það liggur á að knýja málið í gegn ef einhver háttvirtur þingmaður hefur rök fyrir því þá lýsti ég eftir þeim og bið viðkomandi að koma hingað upp það er alveg rétt sem hæstvirtur fjármálaráðherra benti á að það er kominn tuttugasta og sjötta nóvember ríkisstjórnin er fyrst núna að koma með skattapakka sinn inn í þingið og enginn í röðum stjórnarandstöðunnar hefur vikist undan því að ræða þau mál en það er ákvörðun ríkisstjórnarinnar að það eigi að taka icesave málið fyrir fyrst það er þeirra eigin ákvörðun